Monsieur le Président, je voudrais effectivement, à mon tour, remercier à la fois la Commission d'avoir répondu à l'appel insistant du Parlement, dans l'ensemble des législations financières, de présenter ce texte qui concerne directement les citoyens.

Je crois qu'il y a effectivement eu, comme l'a dit Werner Langen, un bon compromis et je m'exprime en tant que présidente de l'intergroupe de lutte contre la pauvreté. Ce qui me paraît très important, c'est que nous reconnaissions les personnes démunies comme des titulaires de droits. C'est aussi la raison pour laquelle je crois qu'il ne faudra pas, surtout dans le trilogue je m'adresse à vous, Monsieur le Commissaire déborder trop de l'objectif initial.